La situation s'est fortement aggravée ces dernières semaines à cause du blocus maritime et terrestre, qui n'a fait que plonger les populations civiles dans le désarroi.

Cette réouverture doit se faire tout en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies car nous ne pouvons pas tolérer que des missiles soient lancés sur les pays voisins.

On ne peut plus se permettre d'être seulement un acteur humanitaire.